Wobec tak jaskrawego przypadku prześladowania osób walczących o prawa człowieka nie możemy pozostawać bezczynni. Wydarzenia na Białorusi pokazują, że tamtejszy reżim wciąż jeszcze daleki jest od konstruktywnego dialogu z Europą. Jedynie twarde i zdecydowane stanowisko Brukseli wobec władz pogrążonej w kryzysie gospodarczym Białorusi może przyczynić się do poprawy sytuacji politycznej w tym kraju. Wzywam więc prezydenta Aleksandra Łukaszenkę do natychmiastowego uwolnienia Alesia Białackiego oraz wszystkich więźniów politycznych i do oczyszczenia ich z zarzutów. Apeluję do władz białoruskich o poszanowanie praw człowieka i wolności obywatelskich, w tym o legalizację niezależnych organizacji społecznych. Jednocześnie zwracam się do instytucji europejskich oraz państw członkowskich o zintensyfikowanie działań wobec białoruskiego reżimu poprzez zwiększenie presji, rozszerzenie zakazów wjazdowych i stanowczą politykę wobec osób odpowiedzialnych za aresztowanie Alesia Białackiego.